Señor presidente, señor primer ministro, yo aprecio, como muchos colegas, una enorme contradicción en su discurso, porque compartimos ese escenario geopolítico y geoeconómico preocupante sobre Europa. Hay una enorme cantidad de retos en materia defensiva, en materia de Agenda Digital, en materia migratoria.

usted también, pero usted dice que tiene que reducirse el presupuesto de la Unión Europea. Usted dice que, al irse el Reino Unido, tenemos que reducir el presupuesto y no tenemos dar ni un euro más desde los Estados que pueden hacerlo. Esto es una contradicción absoluta. En mi opinión, usted tiene que respondernos si cree que es creíble, que es verosímil, que es posible afrontar el reto del futuro de Europa con todos estos grandes desafíos sin presupuesto y sin una mayor aportación económica. Y mi pregunta concreta es ¿Cree usted en los recursos propios de la Unión Europea?